Przede mną zabierali głos inni moi koledzy z Polski, pan poseł Saryusz Wolski czy pan poseł Lisek, i ja chcę wyraźnie stwierdzić, że się zgadzam z ich oceną.

Obszar pierwszy dotyczy wspólnego planowania obronnego NATO i Unii Europejskiej tutaj można zrobić ewidentnie więcej. Obszar drugi powinien dotyczyć współdziałania służb wywiadowczych także można osiągnąć postęp. I wreszcie sprawa trzecia dotyczy funkcjonowania grup bojowych trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dają one dzisiaj wartość dodaną.